virðulegi forseti ég ætla að rifja það upp með hæstvirtum ráðherra að við sátum saman í allsherjarnefnd þegar þessi lög voru smíðuð og

ráðherrann bregður á það ráð að svara ekki þeirri spurningu minni sem ég bar fram og ber hana því fram aftur hvað hyggst ráðherrann gera með þau kjörbréf sem þegar hefur verið gefið út á þessa tuttugu og fimm einstaklinga þar sem úrskurður hæstaréttar stendur og hæstvirtur ráðherra fór vel inn á það hann nefnir það sem dæmi að það eru ríkir almannahagsmunir fyrir því að þetta mál sé alvarlegt út af því að það eru miklir peningar farnir í súginn í þessum kosningum jú það er rétt þessar upplýsingar með upphæð tölunnar hef ég frá framkvæmdastjóra stjórnlagaþings þetta er rúmur milljarður en almannahagsmunir að mati ráðherrans snúast ekki um það að um ráðgefandi stjórnlagaþingskosningu væri að ræða